Signor Presidente, onorevoli colleghi, è singolare che mentre la rete si diffonde in tutte le attività che riguardano la vita dei cittadini europei, si faccia ancora così fatica ad avere la stessa possibilità di accesso e di utilizzo di uno strumento moderno nel settore della giustizia, un settore che ha bisogno di grandi cambiamenti e soprattutto di snellire le sue procedure e di garantire, attraverso la trasparenza, un rapporto positivo con i cittadini. Ritengo pertanto che il piano d'azione in materia di giustizia elettronica debba non soltanto essere reso accessibile a tutti gli Stati, ma addirittura diventare obbligatorio perché soltanto così si faranno i necessari passi in avanti importanti. Aggiungo che, perché ciò accada, bisogna anche stabilire investimenti di rilievo, perché nel piano che dovrebbe coprire l'arco di tempo che va dal 2014 al 2020 soltanto il finanziamento di progetti di successo può dare ai cittadini il segnale che davvero si fa sul serio e che attraverso questa strada noi crediamo alla rete, alla possibilità di utilizzare adeguatamente le governance e avere soprattutto i risultati che sono attesi dalle tantissime persone che hanno bisogno di giustizia e non riescono ad avere un funzionamento adeguato delle strutture.